Spoštovani podpredsednik, kolegice, kolegi! Današnja razprava je utrujajoča, vendar je zahtevna in pomembna za Republiko Slovenijo, predvsem pa odnose v državi in in do tistega, kako nas opazuje, svet okoli nas. Pri tem bi najprej postavil en formalni okvir, ki ga zelo jasno utemeljuje tretji člen temelje listine, temeljne ustavne listine Republike Slovenije, ki piše, Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije ne glede na njihovo narodno pripadnost brez sleherne diskriminacije, skladno z Ustavo Republike Slovenije in veljavnimi mednarodnimi pogodbami, tudi tistimi, ki govorijo o problematiki tujcev, beguncev, in o tem se je v tem državnem zboru v prejšnjem mandatu jasno govorilo in se izpostavljalo, ko se je spreminjal zakon o tujcih, žal v tej smeri, kot se je. In včeraj močno izpostavljeni stotriinpetdeseti člen, ko se je, pač želelo uveljavljati ustavno ustavno obtožbo poti predsedniku sedanje vlade, ta stotriinpetdeseti člen v četrtem odstavku govori, dejanja dejanja, državnih organov morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu, torej tudi na mednarodnih obveznostih, ki jih je ta država sprejela, in tudi če bi na volitvah, če bi uspela vlado sestaviti, stranka, ki je danes predlagatelj tega referenduma, torej SDS, bi tudi oni morali skladno z veljavno podpisanimi mednarodnimi pogodbami podpreti globalni dogovor o varnih in zakonitih, urejenih migracijah. In rad bi povedal to, da ko človek spremlja javnomnenjske raziskave v Sloveniji, poskusa, ko posluša kontaktne oddaje ali bere pisma bralcev, bi rekel, da je imel kolega Bakovič prav, ko je prej rekel, v Sloveniji je večinsko mnenje, zato gradimo mostove, varujmo človekove pravice in temeljne svoboščine vseh ljudi, tudi še posebej tistih, ki so pri nas v Sloveniji, na našem ozemlju, in ne, ne gradimo, zidov. In za mene osebno je zahteva po referendumu, pomembnem, pomembnih demokratičnih volitvah, bi človek rekel, opredeljevanju ljudi v tej državi, zgrajena na neresnicah, na lažeh, na potvarjanjih, kar je danes bilo večkrat izpostavljeno in utemeljeno, in samo malce bereš, spremljaš medije ali se samo zakoplješ v različne trditve, ugotoviš, da je to absolutno nepravilen in napačen pristop pri uveljavljanju določene, določenega političnega ukrepa. In to mislim, da je zloraba tega ukrepa in tudi zloraba časa, ki ga tulele v državnem zboru, rabimo za ta namen. In ko se tolikokrat reče odgovornost do državljanov in prednost dati svojemu človeku, bi rad rekel to, da prav predlagatelji so bili v zgodovini tisti, ki so sprejeli nekoč en čuveni zakon, ki je bila praktično nova ustava, ki je pomenil kršitev mnogih ustavnih in zakonitih pravic socialnih, ekonomskih, tudi političnih, državljank in državljanov Slovenje. Mnoge od teh je potem ustavno sodišče moralo popravljati, mnoge in jih je razveljavljalo. Zgodovina nas nič ne uči. In ko smo pred, kot smo kot smo se prej povedalo, ko govorimo o državljanih, in prednost in pozornost dati svojemu državljanu, veliko kolegic in kolega je že to povedalo, ko se je govorilo o zajamčeni plači, se je predlagatelj, ki predlaga referendum, vzdržal dvigu minimalne plače za delavce v Republiki Sloveniji. Ko se je govorilo o dvigu denarne socialne pomoči in vzporedno s tem tudi varstvenih dodatkov upokojencev v Sloveniji, dobro, so se dvignili, pripada jim ta, pripadajo jim te zadeve, ker so dejansko, kot je tožilec Kozina nekoč rekel, višina minimalnega dohodka in tudi penzije na na kriminalni višini, v naši Republiki Sloveniji. Bi rad rekel tole, da, se tudi ni glasovalo. In zato bi jaz rekel, takšne takšnim stvarem, ne moremo, ne moremo jih sprejemati. In, rad bi, k kar se tiče pa, niso krivi za sedanje stanje pri nas tujci, Romi, homoseksualci, begunci ali izbrisani. Krivi smo tudi mi, ta zakonodajna oblast. In rad bi tole rekel, tujci želijo delati. Moj moj prijatelj Ahmad Šami je frizer, želi delati , striže in ni rasist. Gospod Grims, tudi vas bi ostrigel. Častim, če se za to odločite. Hvala.